csodálkozva és sajnálkozva állapítják meg, hogy az európai emberek helyzete nemhogy javulna, egyre romlik. Egyre nagyobb a szegénység, a nyomorúság, a munkanélküliség, a hajléktalanság.

Nem, ez az európai politikusok döntéseinek a következménye. Az, hogy a nyomor és a szegénység egyre nagyobb, az egyenesen következik abból a neoliberális politikából, amit Önök tisztelet a kivételnek, akik ezt ellenezték folytattak, és ez a tendencia tovább fog folytatódni.

Olyan ez a két jelentés, mintha egy orvosi bizottság megállapítaná, hogy az a terápia, amelyet eddig a beteggel folytattak, ártott a betegnek, a beteg rosszabb állapotba került, majd pedig a diagnózist követő terápiaként azt mondanák, hogy ezt kell folytatni, amit eddig csináltunk, csak kicsit szigorúbb ellenőrzés mellett, és megbüntetve a beteget akkor, hogyha mondjuk a gyógyszerét nem veszi be. Itt értékrendek közötti tudatos választásról van szó. Az Európai Unió mindezidáig tudatosan azt az értékrendet választotta, hogy mindig azt kérdezte, hogy mi a jó döntés a pénz és a profit szempontjából, mi a jó döntés a multinacionális cégek és a bankok szempontjából, és soha nem azt kérdezte, hogy mi a jó döntés az emberek és a közösség szempontjából. Mindig azt kérdezte, hogy mi a jó a korlátlan igazságossági és erkölcsi szempontok által nem korlátozott verseny szempontjából, és soha nem azt, hogy mi a jó a társadalmi igazságosság és szolidaritás szempontjából.